Byli zde zmiňováni Ujguři, Tibeťané. Já bych chtěl, paní Mogheriniová, se s vámi podělit o informaci, že jsem jako zastupitel Prahy s ostatními kolegy z vedení tohoto hlavního města před měsícem přijímal premiéra exilové tibetské vlády. Ty informace, které nám poskytoval o tom, jaká je situace v Tibetu, jsou opravdu katastrofické. Je to destrukce tibetského národa, snaha převychovávat mladé Tibeťany, omezování práv rodilých Tibeťanů, preference Číňanů, kteří se do Tibetu přistěhovali, opravdu je to hrozné. Takže musím říci, že tento náš dojem nás vedl k tomu, že jsme v Praze oficiálně vyvěsili tibetskou vlajku a oficiálně jsme se k Tibetu přihlásili. Je dobře, že to je v duchu naší evropské politiky, musíme dělat vše pro to, aby se do budoucna politika Číny vůči etnickým a náboženským menšinám změnila.